umræðan fer fram samkvæmt þriðju grein fimmtugustu grein þingskapa og stendur í eina klukkustund að auki vill forseti geta þess að reiknað er með atkvæðagreiðslu krónu hálftvö í dag